ce qui, à nos yeux, représenterait une reconnaissance de fait du Kosovo, ce qui, selon nous, est inacceptable. Je souhaiterais donc qu'on puisse voter séparément sur ce paragraphe.